À quoi riment ces élections, alors que le principal parti d'opposition vient d'être dissous et que ses principaux responsables sont soit en prison soit en exil. Du côté social, ce n'est guère mieux puisque l'accaparement des terres reste un phénomène majeur sur fond de corruption au bénéfice d'un certain nombre de multinationales européennes et provoque des centaines de milliers de réfugiés. Alors, que faire?

Nous pouvons aussi soutenir la proposition des ONG en faveur d'une nouvelle conférence des parties prenantes de l'accord de Paris. Une chose est sûre tout doit être fait pour aider le Cambodge et les Cambodgiens à reprendre le chemin de la démocratie, si c'est possible.